Faktycznie jest to fundamentalny program, który zdecyduje o tym, czy europejska nauka, europejski przemysł i przedsiębiorstwa oraz europejscy naukowcy będą innowacyjni i mobilni.

Ale jako członek Komisji Prawnej chcę powiedzieć, że moja komisja wypowiada się w sprawach etycznych, a wiemy, że dzisiaj w wielu krajach badania na zarodkach ludzkich są zakazane, tego dotyczyła ta opinia. Podobnie wyraził się również Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W związku z tym Komisja Prawna rekomendowała, aby nie finansować badań na zarodkach ludzkich, jeżeli nie ma też wyników badań jednoznacznych.

W związku z tym nie wiem, czy wariant komisji będzie przegłosowany pozytywnie, czy wygra wariant kompromisowy, ale jako członek Komisji Prawnej musiałem przekazać komisji tę opinię, która została przygotowana przeze mnie i przegłosowana.